Sin embargo, yo creo que nuestra preocupación este año tiene que ver con temas ya mucho más concretos los errores de los Estados miembros por ejemplo, el desarrollo rural.

Luego, habría que afinar y desarrollar más ese control en los Estados miembros y, a lo mejor, algún día aquí también tendríamos que comparar qué es lo que están haciendo en materia de auditoría sus tribunales de cuentas. Y seguramente, señora Sinclaire, tendríamos algunas sorpresas interesantes.